Voorzitter, commissaris, collega's, ik wil om te beginnen natuurlijk de rapporteurs danken voor het geleverde werk. Net als belastingontwijking en belastingontduiking heeft het witwassen van geld kolossale vormen aangenomen en dat vraagt om een urgente, grensoverschrijdende en Europese aanpak.

Om dat aan te pakken moet er een systematisch antwoord gevonden worden op de heel eenvoudige vraag Met wie precies worden er zaken gedaan? Wat is de identiteit van de personen die werkelijk achter de vennootschap staan en die voordeel halen uit die transacties?